Deuxième point. Tout le monde le voit bien nous sommes complètement interdépendants pour la finance, pour l'économie ou pour la monnaie c'est pourquoi aucune décision prise unilatéralement, sans concertation, ne va dans le bons sens. Je pense évidemment à l'action de la FED d'il y a quelques jours. C'est ensemble qu'il nous faut aller de l'avant pour, par exemple, réformer le système monétaire international. C'est ensemble également que nous devons agir pour des institutions internationales plus équilibrées, plus transparentes, plus démocratiques. Mais si nous voulons que l'Europe soit entendue sur ces grandes questions, il faut vraiment qu'elle prenne l'initiative et qu'elle parle d'une seule voix.